Panie Przewodniczący! Egipski konflikt w ostatnich miesiącach uległ zdecydowanemu zaostrzeniu. Masowe protesty ludności pokazują, że podzielonemu społeczeństwu nadal daleko do porozumienia. Liczba ofiar śmiertelnych zaświadcza, że sytuacja dawno wymknęła się spod kontroli. Szczególnym niepokojem napawają jednakże coraz powszechniejsze przypadki prześladowań chrześcijańskiej mniejszości koptyjskiej. Regularnie dochodzi do podpaleń i dewastacji świątyń, wierni natomiast nieustannie doświadczają brutalnej agresji ze strony islamskich bojowników. Okoliczności te są szokujące z uwagi na fakt, że Koptowie nie stanowią strony konfliktu. Gwałtowne ataki na tę ludność noszą znamiona ksenofobii i dyskryminacji na tle religijnym. Muszą bulwersować każdego mieszkańca Europy. Domagam się podjęcia zdecydowanych działań w kierunku polepszenia sytuacji egipskich chrześcijan. Koptowie to największa wspólnota tego wyznania na Bliskim Wschodzie. Są potomkami rdzennych mieszkańców Egiptu, którzy wnieśli niekwestionowany wkład w rozwój zachodniej cywilizacji. Obecnie, pozostając w obliczu ciągłego zagrożenia, oczekują od tej właśnie cywilizacji pomocnej dłoni.